Hvala. Kot mama dveh osnovnošolskih osnovnošolcev in kot poslanka državnega zbora se vsakodnevno srečujem s pravnimi predpisi, ki urejo področje varstva osebnih podatkov. Na eni strani je Zakon o varovanju osebnih podatkov skupaj z vsemi podzakonskimi akti in pravilniki, ki jih sprejemajo posamezne šole. Ti zelo restriktivno obravnavajo osebne podatke učencev in njihovo ravnanje z njimi. Med obiskom ene izmed osnovnih šol sem naletela na kar nekaj ovir, in sicer da učitelji ne smejo izobešati v skupnih prostorih šole avtorskih izdelkov učencev, ki jih izdelajo pri svojem rednem pouku, če starši vsakič posebej v to pisno ne privolijo. Tudi v začetku šolskega leta naletimo na primer, ko so na seznamu učencev le številčne kode namesto lepih imen in priimkov. Še bolj nesmiselno se mi zdi, da učitelji na skupnih govorilnih urah ne morejo razdeliti obrazcev staršem deklic in dečkov, ker preprosto na skupnih sestankih ne smejo vedeti, kdo je starš deklice in kdo dečka. In še in še absurdnih primerov bi se dalo našteti. Človek dobi občutek, da smo učence povsem depersonalizirali in da jih v šoli obravnavamo samo še kot številke, po drugi strani pa ob vsakem začetku šolskega leta naletim na težavo glede zunanjih ponudnikov informacijskih oziroma digitaliziranih storitev. Osnovna šola izbere zunanjega izvajalca za zajemanje, obdelovanje in urejanje podatkov in informacij učencev, ki jih hrani tudi na svojih bazah. Poleg podatkov, ki so zakonsko predpisani z ZOFI-jem, so med njimi še drugi osebni in drugi podatki, vezani z učenčevim delom v šoli. Vodstvo šole prepričuje starše otrok podpisu soglasja oziroma dovoljenje, s katerim vstopajo v pogodbeno razmerje za uporabno osebnih podatkov svojih otrok. Po od podpisa soglasja naprej pa se vodstvo šole umakne iz odgovornosti glede zlorabe oziroma neupravičene uporabe osebnih podatkov naših otrok. Starši, ki odklonijo podpis soglasja, pa so prikrajšani za vsa elektronska obvestila, ki se nanašajo na naše otroke v šoli. Sprašujem vas podobno kot na hearingu, ali ima ministrstvo pripravljeno sistemsko rešitev tega problema? Ali bo ministrstvo vzpostavilo in upravljalo z enotnim informacijskim sistemom, katerega bodo morale uporabljati vse vzgojno-izobraževalne institucije, v katerem se bodo zajemali in obdelovali vsi zakonsko predpisani podatki in drugi podatki, vezani na aktivnosti in dogajanja posameznih učencev v šoli? Ali bo ministrstvo prevzelo odgovornost za delovanje tega sistema in nam staršem ne bo več potrebno vstopati v pogodbeno razmerje z zunanjim ponudnikom, katerega izbere posamezna šola? Hkrati me zanima, ali ima ministrstvo že rezervirana finančna sredstva za vzpostavitev in delovanje tega sistema? Hvala.